Felicito a los ponentes por haber logrado acuerdos en primera lectura con el Consejo para revisar dos reglamentos que adaptan la política pesquera al Tratado de Lisboa y subrayan el compromiso de la Unión Europea con una actividad sostenible en la gestión de recursos y la conservación de la biodiversidad. La prohibición de la selección cualitativa y las restricciones en la pesca de platija europea y rodaballo en el Báltico son medidas esenciales para una gestión de recursos eficiente y adecuada. Es apropiado incorporarlas, con vocación permanente, al Reglamento de medidas técnicas de estas aguas. Este enfoque podría extenderse a las demás aguas comunitarias y formar parte de la política de no descartes de la futura reforma de la política pesquera común. Por otra parte, es también fundamental que la Unión Europea actualice la definición y condiciones operativas de las instalaciones cerradas en la acuicultura, contemple el modo de hacer pública su lista y establezca, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, los procedimientos de desarrollo o implementación comunitaria de las normas dirigidas a evitar contaminaciones en estas actividades que puedan poner en riesgo o afectar a nuestros ecosistemas.